Strategie makroregionalne bez wątpienia mają potencjał zwiększania rozwoju gospodarczego, jak również zbliżania do siebie obywateli państw członkowskich. Cieszę się zatem z wyników, jakie osiągnęły cztery funkcjonujące strategie, szczególnie w odniesieniu do kwestii związanych z ochroną środowiska, energetyką, rozwojem transportu czy też turystyki. Sądzę, że warto kontynuować wdrażanie tych strategii, koncentrując się przy tym na zwiększaniu ich skuteczności. Aby to osiągnąć, konieczne jest określenie długoterminowej perspektywy politycznej makroregionów oraz pełne zaangażowanie zarówno władz regionalnych i lokalnych, jak i społeczeństwa obywatelskiego i podmiotów prywatnych.